Señora Presidenta, hay que decirlo otra vez hay que prorrogar hasta 2020 el programa de alimentos. El programa proporciona ayuda alimentaria a 13 millones de pobres en 19 Estados miembros. Hay 30 millones de personas malnutridas en la Unión, hay 43 millones en riesgo de sufrir pobreza alimentaria y 80 millones viven por debajo del umbral de la pobreza. Lo que pedimos y pido no es caridad, es compasión y es justicia.

Los pobres son los que más padecen la crisis, y en invierno mucho más sin techo, frío extremo, sin energía y sin alimentos, afectando a los más vulnerables, a los niños, a los ancianos y a los enfermos.